forseti ég legg hér fram fyrirspurn til hæstvirts iðnaðarráðherra um fólksfækkun í byggðum landsins það má eiginlega segja að hér við stutta utandagskrárumræðu sem var um daginn brá manni allsvakalega þegar maður heyrði að meðal annars í hinum blómlega útgerðarbæ fyrri tíða hafi fækkað um þúsund manns í vestmannaeyjum á síðastliðnum tíu árum við vitum um mikla fækkun á vestfjörðum og norðurlandi vestra og í ýmsum byggðarlögum og byggðasvæðum í mínu kjördæmi norðausturkjördæmi hefur orðið allsvakaleg íbúafækkun sem auðvitað er smátt og smátt að mélar niður þessar byggðir og draga úr þeirri þjónustu sem fólkið þar getur fengið það er þess vegna sem ég leyfi mér virðulegi forseti að leggja fram svohljóðandi fyrirspurn til hæstvirts iðnaðarráðherra hefur farið fram athugun á stöðu byggðarlaga sem glíma við viðvarandi fólksfækkun ef svo er hvenær hófst sú vinna og hvenær verða niðurstöður athugunarinnar birtar

byggðaáætlun geymir nánar útfærða stefnu í byggðamálum tvö þúsund og sex til tvö þúsund og níu þar eru sett markmið lagðar áherslur og mótaðar áætlanir um aðgerðir eins og ég segi það er þess vegna virðulegi forseti sem ég set þessa spurningu fram þess má líka geta virðulegi forseti að þegar hæstvirtur fyrrverandi byggðamálaráðherra valgerður sverrisdóttir lýsti þessum kafla byggðaáætlunar sagði hún meðal annars með leyfi forseta það er mikilvægt að hugað verði sérstaklega að þessum byggðarlögum það

gert annað en það að vísa til vaxtarsamninga sem er aðalmálefni iðnaðarráðherra að nefna alltaf eða hinar stóru framkvæmdir fyrir austan ég held nefnilega að það hafi ekki verið hugað nógu mikið að þessu það sem hefur verið gert er að það hefur dunið á fólki í dreifbýli allt að sextíu prósent hækkun á húshitunarkostnaði vegna breytinga raforkulaga háhraðatengingar eru langt langt á eftir flutningskostnaður er áfram að stórhækka og íþyngir þar með bæði atvinnurekstri og íbúum svæða ýmsir landsbyggðarskattar hafa áfram verið að leggjast á og bæst við samkeppnishæfni þessara svæða minnkar og versnar við ræddum hér um sveitarfélögin þau hafa verið og eru fjársvelt með minnkandi þjónustu allt þetta er því miður virðulegi forseti á verri veg og það var ástæðan fyrir því að ég lagði fram þessa fyrirspurn til hæstvirts iðnaðarráðherra og vænti þess að fá skýr svör um þetta